hæstvirtur forseti mér þykir það leitt að háttvirtur þingmaður katrín júlíusdóttir skuli koma hér upp og búa til ágreining því að akkúrat þessa umræðu um frammúrkeyrslu einstakra stofnana tók ég sérstaklega upp við fyrstu umræðu fjárlaga og ég hélt að það væri alger samstaða um það innan fjárlaganefndar að auðvitað stefndum við að því marki að sem flestar og nær allar

þær hundrað og sex hér er sem sagt um fækkun fjörutíu fjárlagaliða að ræða þannig að við erum að stefna í rétta átt hvað þetta varðar við erum hér í ágætu samstarfi í fjárlaganefnd að kalla til einstakar stofnanir fara yfir það hvort fjárlagagrunnur viðkomandi stofnana sé réttur og ég hef haldið að það væri ágætis samkoulag um þau vinnubrögð þannig að ég held að við tölum nú á sömu nótum ég og háttvirtur þingmaður katrín júlíusdóttir þó að háttvirtur þingmaður sé hér í stjórnarandstöðu og vilji náttúrlega láta kné fylgja kviði þá er það þannig að við erum sammála í þessum málum og aðalatriðið er það að samstarfið við ríkisendurskoðanda hefur verið mjög gott milli nefndarinnar og ríksiendurskoðunar og okkur miðar í rétta átt í fjárlagaferlinu fjárlögin eru afgreidd nú yfirleitt á réttum tíma við höfum ekki verið jafnvel að fara yfir áramót eins og áður tíðkaðist með fjárlagagerð hverju sinni þannig að við höfum verið að taka miklum framförum og þar eiga bæði stjórnarliðar og stjórnarandstæðingar sinn þátt í því og ég tel að við eigum að halda áfram að bæta fjárlagagerðina enda er það mjög mikilvægt fyrir einstakar stofnanir upp á alla áætlanagerð fyrir komandi ár